ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar ásamt nokkrum öðrum þingmönnum sjálfstæðisflokksins um gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að hefja stefnumótun um gerð samninga við önnur ríki um gagnkvæma vernd fjárfestinga verði að því stefnt að fjölga gerð slíkra samninga til þess að efla traust og skapa hagfelld skilyrði fyrir beina erlenda fjárfestingu hér á landi sem og fjárfestingu íslenskra aðila erlendis gerð slíkra samninga stuðlar jafnframt að aukinni milliríkjaverslun og veitir fjárfestum aukna vernd sérstaklega verði að því stefnt að gera samninga af þessu tagi við þau ríki þar sem íslendingar hafa mestu viðskiptahagsmunina upphaf þessa máls hér í þinginu er það að ég lagði hér fram fyrirspurn tólfta ágúst í fyrra til hæstvirts utanríkisráðherra um hversu margir samningar um gagnkvæma vernd fjárfestinga væru í gildi og hvort ætlunin væri að gera fleiri slíkra samninga og ef svo væri við hvaða lönd þessar spurningar voru lagðar fram að gefnu tilefni samningar um gagnkvæma vernd fjárfestinga hafa verið að ryðja sér til rúms í samskiptum milli þjóða þeim er ætlað að tryggja vernd fjárfestinga og stuðla þannig að aukinni fjárfestingu á milli landa og greiða fyrir alþjóðlegum viðskiptum við íslendingar höfum hins vegar gert ótrúlega fáa slíka samninga núverandi aðstæður hafa hins vegar gert það knýjandi að það verði settur mikill kraftur í gerð slíkra samninga í fyrsta lagi eins og ég nefndi áðan til þess að laða erlenda fjárfesta hingað til lands hingað vantar mjög erlent fjármagn og leiðin til þess er meðal annars sú að fá erlenda fjárfesta til þess að leggja fram fjármagn til atvinnuuppbyggingar bæði með lánveitingum og með beinni hlutafjárþátttöku hins vegar er það líka ljóst að okkar trúverðugleiki víða erlendis hefur beðið hnekki þó er það ekki á öllum sviðum en engu að síður er margt sem hefur gert það að verkum að erlendir fjárfestar hafa hikað við að koma með fjármuni sína hingað umdeildar og lítt hugsaðar aðgerðir stjórnvalda nú upp á síðkastið eins og til dæmis í skattamálum hafa líka rýrt trúverðugleika okkar út á við og hamlað því að erlendir fjárfestar vildu lána hingað fé hvað þá að taka þátt í atvinnuuppbyggingu með beinum hætti það er mjög þekkt frá öðrum ríkjum sem vilja einmitt laða til sín erlenda fjárfestingu að þau gera það með því að reyna að skapa traust og trúverðugleika við þekkjum dæmi um þetta þegar tékkóslóvakíu var á sínum tíma skipt upp í tékkland og slóvakíu var það hluti af áætlun ríkisstjórna þessara landa til þess að laða að erlent fjármagn að ráðast í gerð eins margra samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga og mögulegt var ég er ekki að líkja saman ástandinu hér og í þessu gamla kommúnistaríki tékkóslóvakíu en engu að síður er það þannig að við þurfum að bæta okkar trúverðugleika og auka áreiðanleika og álit þjóðarinnar sem hefur sannarlega beðið hnekki sérstaklega á fjármálasviðinu svo er önnur hlið þessa máls sem ekki má heldur gleyma og það það sem lýtur að vernd fjárfestinga íslenskra aðila í útlöndum íslendingar eiga þrátt fyrir allt þrátt fyrir hrunið og þrátt fyrir að mikil verðmæti hafi glatast eigum við mikla fjármuni bundna í erlendum fjárfestingum af margs konar toga þær tölur sem við höfum um þetta eru á margan hátt þó villandi og kannski ekki auðvelt að vitna í þær vegna þess að á bak við tölur um eignir okkar eru líka eignir sem hafa hrunið í verði þær eru í slitameðferð þær eru í gjaldþrotaskiptum og kannski eru þær háðar nauðasamningum þær gefa samt sem áður til kynna að þarna eru miklir hagsmunir í húfi og það skiptir þess vegna miklu máli fyrir okkur að leikreglurnar séu þannig að þessar eignir njóti eðlilegrar verndar og ekki sé hægt að ganga að þeim með óeðlilegum hætti eða rýra verðmæti þeirra það er rétt áður en lengra er haldið að ég geri grein fyrir því hvað hér er um að ræða sem við köllum gagnkvæma vernd fjárfestinga í sem skemmstu máli má segja að hér sé um að ræða tiltölulega nýtt fyrirbrigði

hundruð og flest vestræn ríki eru með tugi slíkra samninga í gildi þessir samningar eru tvíhliða í eðli sínu þar sem þau ríki sem í hlut eiga leitast við að skapa hagstæðar aðstæður fyrir fjárfestingar af hálfu fjárfesta annars ríkis á landsvæði hins slíkum samningum er ætlað að hvetja til fjárfestinga milli þeirra ríkja sem í hlut eiga og tryggja vernd fjárfestinga og stuðla þannig að auknum viðskiptum milli ríkjanna samningar um gagnkvæma vernd fjárfestinga kveða líka á um að fjárfestingar fjárfesta hvors ríkis um sig skuli njóta fullrar verndar og öryggis á landsvæði hins og að ekki verði gripið til neinna óréttmætra aðgerða sem varða fjárfestingar fjárfesta hins ríkisins í landinu þessir samningar fela líka í sér að ekki megi taka fjárfestingar fjárfesta eignarnámi ekki þjóðnýta þær eða gera ráðstafanir gagnvart þeim sem hafa sömu áhrif og eignarnám eða þjóðnýting komi til slíkra aðgerða skal slíkt aðeins gert samkvæmt tilhlýðilegri lagalegri málsmeðferð og gegn skilagóðum nægilegum og skilvirkum bótum eins og það hefur verið orðað auk þess er í slíkum samningum yfirleitt mælt fyrir um að ríki skuli tryggja að fjárfestar hins ríkisins geti yfirfært fjárfestingar sínar og ágóða sem er bundinn á landsvæði fyrrnefnda ríkisins án tafar og án nokkurra hafta þar með talið gjaldeyrishafta deilur milli ríkja getur hvor samningsaðili fyrir sig lagt fyrir gerðardóm sex mánuðum eftir að samningaviðræður um úrlausn deilu hefjast og slíkur gerðardómur er þá skipaður sérstaklega í slíkum tilvikum sé um að ræða deilu milli fjárfestis og ríkis getur fjárfestirinn lagt hana fyrir alþjóðastofnunina um lausn fjárfestingardeilna eða skipað sérstakan gerðardóm í báðum tilvikum fengist endanleg lausn sem væri bindandi fyrir þau ríki og fjárfesta þeirra eftir atvikum það er áhugavert í þessu sambandi að velta því fyrir sér hvort samningar af þessum toga hefðu einhverju breytt í þeim erfiðu og sársaukafullu deilum sem við höfum staðið í upp á síðkastið meðal annars út af icesave innlánunum svarið við þessari spurningu er ekki einhlítt en þó er óhætt að fullyrða að staða okkar hefði án efa orðið mun sterkari með slíkan samning í farteskinu

hlaupið snurða á þráðinn frá tímum landhelgisdeilnanna þessi ríki eru vestræn lýðræðis og réttarríki við eigum samskipti við þau á grundvelli annarra samninga svo sem e e s samningsins og því hefur ekki verið væntanlega talin þörf á sérstökum samningi um gagnkvæma vernd fjárfestinga nú er hins vegar öldin önnur og samskipti okkar við þessi ríki hafa sum hver gefið okkur fullt tilefni til þess að við hyggjum að þessum samningum meðal annars til þess að tryggja og vernda eignir íslenskra aðila erlendis jafnframt því að laða hingað til lands erlent fjármagn sem ég hef þegar gert að umræðuefni ef samningur um gagnkvæma vernd fjárfestinga hefði gilt á milli íslands og bretlands hefði verið til augljós og óumdeildur vettvangur til að láta reyna á réttmæti þess að bresk stjórnvöld beittu hryðjuverkalögunum með þeim hætti sem gert var slíkir samningar skapa þannig úrræði fyrir þau ríki sem standa að gagnkvæmum samningi um vernd fjárfestinga til þess að leysa úr deilum sín á milli jafnframt verður til möguleiki fyrir fjárfesta sem eru með beinar fjárfestingar í öðru hvoru samningsríkinu til beinnar málshöfðunar gagnvart því ríki þar sem fjárfesting er til staðar þeir fjárfestar sem höfðu ráðist í beinar fjárfestingar í bretlandi hefðu þess vegna getað farið með þau mál gegn breska ríkinu fyrir alþjóðlegan gerðardóm en slík mál eru að öllu jöfnu leyst fyrir alþjóðlegum gerðardómi fyrir tilstuðlan alþjóðastofnunarinnar um lausn fjárfestingardeilna í washington eins og ég nefndi hér áðan yrði niðurstaðan sú að um óréttmæta beitingu hryðjuverkalaganna hefði verið að ræða væri aðstaðan önnur þá væri komin upp sú staða að það væri ísland og íslenskir fjárfestar sem hefðu ótvíræða möguleika á að krefjast bóta frá breskum stjórnvöldum í stað þess að bresk yfirvöld komist upp með að þvinga íslensku þjóðina til nauðungarsamninga án dóms og laga eins og þeir hafa verið að reyna að gera í icesave tilvikinu ég vék að þessu máli í fyrirspurninni sem ég rakti áðan að ég hefði borið fram tólfta ágúst í fyrra og hæstvirtur utanríkisráðherra össur skarphéðinsson vék að þessu atriði í svari sínu við fyrirspurn minni og orðrétt sagði þá hæstvirtur ráðherra ég vil síðan í lokin segja að undir ræðu minni hef ég aðeins verið að þenkja um hugmynd

var um þann tiltekna hluta þeirrar deilu ég tel að þessi ummæli hæstvirts ráðherra séu mjög athyglisverð og renni stoðum undir þýðingu þess að við förum í það með skipulegum hætti að gera fleiri samning um gagnkvæma vernd fjárfestinga og ekki bara við ríki þar sem við eigum lítilla hagsmuna að gæta heldur ekki síður hjá þeim ríkjum þar sem okkar viðskiptalegu hagsmunir eru mestir einfaldlega vegna þess að við höfum rekið okkur á það að það lagaverk sem við erum að styðjast við hefur verið að minnsta kosti svo tafsamt að það hefur ekki orðið til þess að verja okkur í því mikla stríði sem við höfum háð við þjóðir sem við álitum að væru okkar vinaþjóðir samkvæmt upplýsingum úr svari hæstvirts utanríkisráðherra við fyrirspurn minni hafa íslendingar eingöngu gert ellefu samninga við ríki af þessu tagi og það eru nánast öll sömul ríki þar sem við eigum tiltölulega litla viðskiptalega hagsmuni samkvæmt upplýsingum af heimasíðu alþjóðastofnunarinnar um lausn fjárfestingardeilna er ísland í hundrað og nítjánda til hundrað tuttugasta og þriðja sæti af þeim hundrað sjötíu og fjögur þjóðum sem hafa gert slíka samninga þau lönd sem eru með íslandi í flokki í þessum efnum og hafa gert um það bil jafnmarga samninga og ísland eru burkína fasó trínidad og tóbagó zaír og zambía því miður er það svo að það er mjög fátt að gerast í þessum efnum hér á landi það kemur líka fram í svari hæstvirts ráðherra við fyrirspurn minni að þau áform sem uppi eru í þessum efnum eru mjög fátækleg og lúta alls ekki að því að við séum að reyna að gera slíka samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga við þær þjóðir þar sem mest ríður á að mínu mati ég tel að tilefnin séu nægileg og svar hæstvirtur ráðherra sýni okkur að það er fullt tilefni til þess fyrir okkur að hyggja betur að þessum málum en við höfum gert og beiting breta á hryðjuverkalögunum gagnvart íslandi sannar þetta bretar hafa hingað til talist til vinaþjóða okkar en þeir settu samt sem áður ísland á lista með illræmdum hryðjuverkasamtökum og ríkjum sem veita slíkum samtökum stuðning það er enn fremur ljóst að ákvæðum um fjárfestingar og vernd fjárfestinga er ekki til að dreifa í öllum þeim fríverslunarsamningum sem gerðir hafa verið á vegum efta og kom slíkt ákvæði ekki inn fyrr en nú í seinni tíð þar að auki er inntak þeirra ákvæða ekki efnislega sambærilegt því að hafa sérstakan samning um gagnkvæma vernd fjárfestinga sérstaklega með tilliti til úrlausnar hugsanlegra ágreiningsmála áhugi á þessum málum fer vaxandi hér á landi mér er kunnugt um að viðskiptalífið hefur verið að hyggja að þessu máli með skipulegum hætti og verið að láta fara ofan í þessi mál og þess vegna held ég að það skipti miklu máli þegar þetta mál fer nú til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar en ég legg það til að málinu verði vísað þangað að lokinni þessari umræðu þá tel ég mikilvægt að það verði kallað eftir viðbrögðum annars vegar auðvitað frá utanríkisráðuneytinu og síðan ekki síður frá aðilum í viðskiptalífinu sem gætu lagt á að mat með nefndinni hvort ekki væri fullt tilefni til þess að gera þessa samninga ég tel þess vegna mikilvægt að í senn sé leitað eftir skriflegu áliti aðila úr atvinnulífinu og kallað til líka aðila sem þekkja vel til þessara mála til þess að leggja mat á það hvort ekki megi gera gangskör að því að setja á laggirnar eða koma á fleiri svona samningum til þess í fyrsta lagi að tryggja vernd okkar eigna erlendis og í öðru lagi að reyna að stuðla að því að laða megi hingað til lands aukið fjármagn bæði í formi hlutafjár og eins í formi lánsfjár við þurfum á því að halda við þær aðstæður sem við búum við í dag að fá aukið erlent fjármagn auðvitað ekki síst til þess að leggja í áhættusamar fjárfestingar og mikilvægar fjárfestingar en líka í formi lánsfjár til þess að standa straum af ýmsu því sem við þurfum að gera virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu eins og ég nefndi hér áðan legg ég til að málinu verði vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar